România este raiul clanurilor de interlopi autohtoni protejați de justiție și de poliție, dar este și placa turnantă a pedofililor, șarlatanilor și a celor mai primitivi agenți străini. E bine că a căzut zidul Berlinului, dar e rău că a căzut în capul nostru, al popoarelor din estul Europei. În decembrie 1989 niște amatori de senzații tari l au trezit din somn pe Dracula și acum nu știm cum să mai scăpăm de el.